Vi ricordo, care colleghe e cari colleghi, che è possibile richiedere la procedura catch the eye e il cartellino blu utilizzando sia la registrazione standard sia il sistema elettronico direttamente dalle vostre postazioni.